Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Wir alle wissen, dass der Binnenmarkt eine der größten Errungenschaften unserer Europäischen Union ist. Leider müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass mit illegalen Drogen, mit Menschenhandel, mit Waffen und mit Kunsthandel Millionen erwirtschaftet und dann mit legalen Geschäften wieder reingewaschen werden. Mit dieser Richtlinie soll der Versuch gemacht werden, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben.

Hier brauchen wir bessere, effizientere und einheitliche Regelungen, und die werden wir mit dieser Richtlinie erhalten. Das Ziel muss darin bestehen, den Binnenmarkt aufrecht zu erhalten, aber organisiertes Verbrechen, das diesen Binnenmarkt missbraucht, entsprechend effektiv zu bekämpfen.

mehr Sicherheit für Europa und Europas Bürger ist das Ziel. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir mit dieser Richtlinie einen wesentlichen Schritt dem Ziel näherkommen und dabei gleichzeitig auch noch Europol und Eurojust bei der so wichtigen Arbeit im Interesse der Sicherheit der Bürger Europas unterstützen.